Ključni su instrumenti koji povezuju sprečavanje sukoba, upravljanje u kriznim situacijama, izgradnju mira, razvojnu suradnju i jačanje strateških partnerstava.

Premda Lisabonski sporazum sadrži brojne novine, uočljiv je izostanak napretka u dosljednosti vanjskog djelovanja Unije u područjima koji se odnose na razvoj, trgovinu, energetiku, okoliš, migracije i druga globalna pitanja. Lisabonski sporazum bio je prilika za stvarnu provedbenu reformu zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Međutim, ostaje činjenica da se bilo koja EU politika može nasukati na interese pojedine države, često pod pritiskom mehanizma veta. A to ozbiljno limitira Europsku uniju u odnosima prema drugim koherentnim globalnim igračima.